Hvala. Gasilstvo v Sloveniji, predvsem prostovoljno gasilstvo je na zavidljivo visoki ravni. Tisti, ki smo kdaj obiskali kakšne gasilce v kakšni drugi državi, vemo, da so tako, kar se tiče opreme, kot tudi, organiziranosti res, odlično opremljeni in usposobljeni, pa vendarle obstajajo še nekatere stvari, ki bi jih lahko preko zakonodaje popravili in pa izboljšali, ne pristajam na to, kar govori, državni sekretar. Zelo čudno se mi bo tudi zdelo in to pa je volilna kampanja, gospod Jurša, če boste danes glasovali za isti zakon drugače, kot ste glasovali pred volitvami, meseca marca, ker ni niti enega razloga, celo več, izboljšanje v členu, kjer je bolj eksaktno opredeljuje, to, komu se zavarovanje in še tukaj lahko potem, z amandmajem popravimo, gospod Bizjak, a gre za dodatno, za dopolnilno. Vse, kar se tiče je, amandmajev en dan dobre volje, ampak če gre v drugo branje, potem je to zagotovilo, da se nekaj bo naredilo s popravki, ki jih bo, logično, da vlada predlagala pri tem zakonu. Če pa danes to pade, me pa samo ena z stvar zanima, kolegice in kolegi. Do kdaj naj počakamo, preden ponovno vložimo predlog z vsemi vašimi pripombami, da vemo mi, kdaj vložiti in da veste vi do takrat nove izgovore napisati, zakaj tega ne boste podprli.